Úgy gondolom, hogy az autópályadíjak kapcsán a felhasználó fizet és a szennyező fizet elveket senki sem vitatja, viszont van még két elv, amit az Európai Bizottság és a jelentéstevő asszony is figyelmen kívül hagytak a javaslatokban. Ez a szubszidiaritás és a szociális méltányosság elve. A személyautók bevonásával az irányelv hatálya alá súlyosan sértik ezeket az alapelveket Félreértés ne essék az autópályadíjaknak kompenzálniuk kell az okozott környezeti hatást. De hogy ezt hogy érik el, milyen intézkedésekkel, pályadíjjal vagy üzemanyagra kirótt jövedéki adóval, járművekre fizetett illetékkel? Ennek eldöntése tagállami hatáskör kell hogy maradjon, hiszen a tagállami szint a legmegfelelőbb arra, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsenek a környezetvédelmi, gazdasági és szociális szempontok között! Ha különböző plusz költségekkel, dugódíjjal, felárakkal drágítjuk az amúgy sem olcsó úti díjakat, ha betiltjuk az időalapú matricákat a személyautók esetében és kötelezővé tesszük a távolságalapú díjfizetést, attól még a környezetvédelmi gondok nem oldódnak meg. Sőt a magas pályadíj hatására megnövekszik a forgalom a másodlagos utakon, ami növeli a balesetveszélyt és ugyanígy károsítja a környezetet. Továbbá a kelet európai tagállamokban a polgárok anyagi helyzete nem engedi meg új és drága környezetbarátabb autók tömeges beszerzését, ezért a regionális gazdasági különbségeket is figyelembe kell venni, mert csak így érvényesülhet a szociális méltányosság elve.